Cette logique de déresponsabilisation et de bureaucratisation de nos États avec des plans nationaux à adopter et des rapports obligatoires n'est pas bonne pour l'Europe. Nous devrions être plus pragmatiques, plus décentralisés et plus subsidiaires dans notre approche, plutôt que de tout décider depuis Bruxelles.

C'est tout l'impact écologique et même, pourquoi pas, social qui devrait être l'objet d'une information au consommateur. Produire localement, c'est aussi limiter les importations. C'est aussi cela l'efficacité énergétique. Sinon, nous risquons de faire ce que nous faisons depuis des dizaines d'années avec notre réglementation écologique nous exportons notre pollution et nous nous donnons bonne conscience en Europe.